Je viens de faire l'objet d'une tentative arbitraire d'arrestation au mépris le plus élémentaire de mon droit à l'immunité parlementaire, que j'ai pourtant opposé aux magistrats lyonnais. Je vous remercie de bien vouloir en prendre note et de demander au Président du Parlement d'exiger des autorités françaises les explications que cela requiert.